Wspierając gospodarkę, będziemy musieli mówić o pożyczkach, kredytach, ale może również o wspólnych inwestycjach, żeby dać szanse rozwojowe. Trzeba by było włączyć Ukrainę w duże projekty europejskie, takie jak transeuropejskie sieci transportowe czy energetyczne.

A zatem chcę zwrócić uwagę na sprawy gospodarcze oraz koncepcję współpracy i włączenia Ukrainy w europejskie przedsięwzięcia, zwłaszcza infrastrukturalne.